Wij zijn beiden ongelooflijk kritisch over de democratische ontwikkeling van Rusland. Wij wéten ook dat dat land nooit een echte democratie gehad heeft en dat het ook een leerproces is waar zij doorheen moeten.